Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar!

Wir können uns nicht Tag für Tag vortäuschen, dass irgendjemand irgendwie irgendwann etwas verändern wird.

Nun sprechen wir heute über den Auftritt der EU bei der Expo in Mailand und den Titel Den Planeten ernähren, Energie für das Leben.

Ich frage mich und Sie, Herr Kommissar Nehmen wir als Europa unsere globale Rolle im Kampf gegen den Hunger wirklich wahr? Machen wir uns nicht etwas vor, wenn wir so tun, als könnte landwirtschaftliche Produktion in Europa den Hunger in Afrika stillen? Haben wir Konzepte, die bei der Welternährung Partner auf Augenhöhe zulassen, die Fortschritte erlauben, um Produktion und Verarbeitung in Schwellenländern zu ermöglichen? Haben wir in Europa Binnenmarktregeln, die die natürliche Vielfalt erhalten Stichwort Saatgut? Leisten wir unseren Beitrag, diese Vielfalt aktiv zu fördern?

Jede Veränderung kommt nur, wenn wir zusammenhalten wie eins, in Europa und in